Ich möchte meine ganze Redezeit zu Beginn nutzen, weil ich noch eine konkurrierende wichtige Veranstaltung habe und wir so spät dran sind.

Nach mehr als zwei Jahren mit vielen intensiven Diskussionen und Verhandlungen können wir heute ein ausgereiftes Dokument über eine Verordnung über die Zulassung von Biozidprodukten in der Europäischen Union vorlegen. Nach den Regelungen für Chemikalien in der REACH Verordnung und der Verordnung zu den Pestiziden regeln wir zum ersten Mal auch die Zulassung und das Inverkehrbringen von Bioziden.

17. November konnten wir im dritten Trilog mit der polnischen Ratspräsidentschaft eine Einigung in zweiter Lesung erzielen. Wir dürfen heute sagen Wir das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission haben große Verbesserungen für den Umwelt und Verbraucherschutz, aber auch für eine schnellere und einfache europäische Zulassung erreicht. Ich darf an dieser Stelle allen Beteiligten, den Kolleginnen und Kollegen, den Kollegen in der Kommission und auch dem Rat ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und auch für die Kompromiss und Kooperationsbereitschaft danken. Biozide sind unverzichtbar für den hohen Gesundheits und Hygienezustand in unserer Gesellschaft. Als Desinfektions oder Schädlingsbekämpfungsmittel schützen sie vor gefährlichen Krankheiten und werden zum Schutz von leicht verderblichen Materialien eingesetzt. Biozide finden aber auch als Schutz und Konservierungsmittel Verwendung, etwa in Farben, Holzschutzmitteln oder wenn Autolacke versiegelt oder Möbel und Stoffe behandelt werden. Wir haben also sehr oft im täglichen Leben mit Bioziden zu tun. Sie haben eine Wirkung und somit auch eine Nebenwirkung, die den Menschen gefährlich werden kann. In der Biozidproduktrichtlinie aus dem Jahr 1998 gab es keine Harmonisierung der Wirkstoffprüfung und Produktzulassung zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und langwierige Abstimmungsprozesse unter verschiedenen nationalen Behörden sie machten eine Zulassung fast unmöglich. Wir brauchen aber eine Regelung, auch wegen der Vorfälle der letzten Jahre, bei denen aus Asien importierte Sofas und Stiefel zu Hautreizungen und Vergiftungen geführt haben. Zukünftig dürfen nur Waren, die mit in der EU zugelassenen Bioziden behandelt sind, auch hier auf den Markt. Unser Ziel ist es, den Spagat zwischen Nutzen und Risiken hinzubekommen. Wir haben strenge Ausschlusskriterien für Wirkstoffe und Produkte festgesetzt. Wir sind uns aber bewusst, dass auch das Risiko des Nichteinsatzes von Bioziden bedacht werden muss. Wenn Gefahr droht, müssen auch Ausnahmen möglich sein. Diese sind klar definiert und gelten nur, wenn ein Wirkstoff aus Gründen der öffentlichen Gesundheit, der Tiergesundheit notwendig ist oder wenn die Nichtzulassung negative Folgen für die Gesellschaft hätte. Die Verbraucher wollen informiert sein. Es wird also Kennzeichnungsvorschriften geben über den Namen des Wirkstoffes und dessen biozide Eigenschaften, über relevante Anwendungs und Gefahrenhinweise und über die mögliche Beinhaltung von Wirkstoffen in Nanoform. Eine schnellere EU weite Wirkstoff und Produktzulassung ist unser Ziel. Für das Parlament kann dies am besten mit der europäischen Chemikalienagentur, der ECHA zu leisten sein. Um Antrags oder Zulassungsstaus zu vermeiden, haben wir uns auf eine stufenweise Einführung der Gemeinschaftszulassung geeinigt. Produkte mit risikoarmen Wirkstoffen sollen durch ein vereinfachtes Verfahren durch die ECHA EU weit zugelassen werden. Wir wollen einen einheitlichen Binnenmarkt. Deshalb können Mitgliedstaaten eine Zulassung auf ihrem Hoheitsgebiet nur in klar beschriebenen Situationen und mit Zustimmung der Kommission verweigern. Die Zulassungsverfahren müssen effizient und einfach gestaltet werden. Wenn nur die Farbe gewechselt wird oder nur der Geruch, dann brauchen wir doch nicht diesen ganzen Zulassungsprozess neu zu durchlaufen. Studien müssen unter geregelten Bedingungen zugänglich gemacht werden, um doppelte Tierversuche zu vermeiden, aber letztlich auch, um Kosten zu teilen. Nur wenn forschende Unternehmen die Möglichkeit haben, die hohen Kosten der Wirkstoffprüfung und Produktzulassung durch die Vermarktung wieder zurückzugewinnen, werden sie auch bereit sein, zukünftig zu investieren. Jeder Nutzer muss sich über die Wirkung von Bioziden im Klaren sein, besonders aber diejenigen, die diese Produkte für andere beruflich einsetzen. Wenn ich mir selbst auf meinem Kopf die Läuse bekämpfe, ist es mein eigenes Risiko, dann tue ich das für mich. Wenn ich aber dafür zum professionellen Frisör gehe und ihn dafür bezahle, dann erwarte ich, dass dieser bestens geschult ist und den gefahrenfreien Einsatz letztlich auch garantiert. Er muss also in seiner Ausbildung auch über Biozideinsatz informiert sein. Das gleiche gilt für den Schädlingsbekämpfer, den Lackierer, den Maler und den Schreiner. Wir werden als Parlament die Forderung nach einer Richtlinie für den nachhaltigen Einsatz von Bioziden nicht aus den Augen verlieren genauso wie wir die Umsetzung der Verordnung begleiten werden, die jetzt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Wir sind uns alle bewusst, dass eine solche Verordnung nicht in Stein gemeißelt ist. Sicherlich werden sich im Laufe der Zeit noch Änderungen und Ergänzungen ergeben. Es sind auch jetzt schon einige Wünsche noch offen geblieben. Da ist zum Beispiel die Forderung nach den delegierten Rechtsakten, die dem Parlament nach dem neuen Vertrag von Lissabon mehr Kontrollrechte einräumen. Auch in der Umsetzung stecken sehr wohl oft politische Entscheidungen. Es gilt für die Festsetzung von Gebühren und auch für die Zulassung von Wirkstoffen, dass das Parlament dort mitentscheiden soll. Wir haben hier in diesen Bereichen nicht die uns zustehende Mitwirkung erhalten, und wir werden deshalb in einer schriftlichen Erklärung feststellen, dass dies keinen Präzedenzfall für zukünftige Rechtsakte darstellt. Demokratie braucht die Mitsprache der gewählten Vertreter, in diesem Fall die Mitsprache des Europäischen Parlaments. Noch einmal herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben!